Voorzitter, geachte collega's, de Europese Unie is in feite al failliet. Dit trekt Nederland langzaam mee in een zinkend moeras. De euro moest en zou in landen als Griekenland worden ingevoerd, ongeacht de enorme risico's die vooraf bekend waren.

Ondertussen mogen Nederlandse burgers de rekening hiervoor betalen. De eurofielen die deze problemen hebben veroorzaakt, willen nu zelfs nog een stap verder gaan. Zo pleit voorzitter Barroso openlijk voor het invoeren van eurobonds.

De eurocrisis is ontstaan doordat zuidelijke eurolanden te gemakkelijk geld konden lenen. Het laatste wat we nu nodig hebben zijn eurobonds waar het nog eenvoudiger wordt om schulden te maken. Dat is het recept voor een volgende crisis. Wie denkt u eigenlijk te vertegenwoordigen, mijnheer Barroso? Het is toch bekend dat lidstaten als Nederland fel tegenstander zijn van deze eurobonds. Waarom steunt u niet de landen die de Europese Unie nog overeind houden? Voorzitter, het is wat ons betreft helder de heer Barroso kiest partij voor de eurozondaars.

De voorzitter van de Commissie hoort de belangen van alle landen te behartigen.